um áhafnir íslenskra fiskiskipa varðskipa skemmtibáta og annarra skipa

og hagsmunaaðila sem komu að þessari atvinnustarfsemi meginatriði frumvarpsins er að efla öryggi íslenskra skipa og áhafna þeirra en jafnframt stuðlað að auknum vörnum gegn mengun sjávar frumvarpið felur í sér heildarendurskoðun á tvennum lögum annars vegar lögum um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslensku miðum númer hundrað og tólf nítján hundruð áttatíu og fjögur með síðari breytingum og hins vegar lögum um atvinnuréttindi vélfræðinga vélstjóra og vélavarða á íslenskum skipum númer hundrað og þrettán nítján hundruð áttatíu og fjögur með síðari breytingum verði frumvarpi að lögum koma þau í stað þessara laga með frumvarpi þessu er ákvæði alþjóðasamþykktar um menntun og þjálfun skírteini og vaktstöð áhafna fiskiskipa frá nítján hundruð níutíu og fimm innleidd í íslenska löggjöf en ísland er eitt sjö ríkja sem fullgilt hefur samþykktina markmið alþjóðasamþykktarinnar er að setja lágmarksstaðla um menntun og þjálfun áhafna fiskiskipa sem eru tuttugu og fjórir metrar að skráningarlengd og lengri af þessu leiðir að þeir sem gegna tilteknum störfum um borð í þeim íslensku fiskiskipum sem mælast tuttugu og fjórir metrar að skilgreiningarlengd eða lengri skuli að lágmarki lúta þeim kröfum sem gerðar eru i samþykktinni til menntunar og þjálfunar þeirra sem eiga að gegna viðkomandi störfum þó svo samþykktin hafi ekki enn sem komið er öðlast alþjóðlegt gildi þykir eðlilegt að við endurskoðun laganna sé litið til viðmiða alþjóðasamþykktarinnar sem ísland hefur fullgilt með því eru opnuð ný atvinnutækifæri fyrir íslenska sjómenn til starfa á alþjóðlegum vettvangi á sama tíma er stuðlað að samræmingu atvinnuréttinda til starfa á kaupskipum annars vegar og á fiskiskipum og öðrum skipum hins vegar helstu breytingar samkvæmt frumvarpinu eru eftirfarandi fyrsta lagt er til í frumvarpinu að skírteini skipstjórnarmanna miðist við lengd skipsins í metrum talið í stað brúttórúmlestatölu eins og framkvæmdin er í dag byggir gildandi löggjöf um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á brúttólestamælingum skipa sú aðferð við mælingu skipa er byggð á alþjóðasamþykkt sem hefur verið aflögð

er í samræmi við alþjóðasamþykktir auk þess sem mæling skipa í brúttórúmlestum er að leggjast af í nýjum alþjóðasamþykktum er miðað við að skip séu mæld eftir brúttótonnum eða skráningarlengd og tekur frumvarpið mið af því fyrirkomulagi annars lagt er til í frumvarpinu að lágmarksfjöldi skipstjórnarmanna á fiskiskipum varðskipum og öðrum skipum taki mið af skráningarlengd skipsins í stað brúttórúmlesta jafnframt verði tekið mið af reglum vinnutíma og hvíldartíma þetta fyrirkomulag er til samræmis við nýja skírteinisflokka skipstjórnarmanna sem taka mið af skráningarlengd skipsins og útiveru þess gildandi lög um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum kveða nokkuð skýrt á um lágmarksfjölda skipstjórnarmanna háð brúttórúmlestatölu þess eins og áður sagði hafa reglur um mælingu á stærð skipa tekið þeim breytingum að mæling í rúmlestum hefur vikið fyrir nýrri aðferð til mælinga stærð skipa mælist nú í brúttó og nettó tonnum í stað brúttó og nettó rúmlesta

þriðja lagt er til í frumvarpinu að smábátanám komi í stað náms til svonefndra þrjátíu brúttórúmlestaréttinda eða pungaprófs eins og þau réttindi hafa jafnan verið nefnd og ég tel afar mikilvægt að undirstrika að við viljum varðveita þau réttindi gert er ráð fyrir útfærslu þessa fyrirkomulags í reglugerð nokkuð hefur borið á gagnrýni á þrjátíu rúmlesta réttindin eins og þeim fyrir borð í dag einkum vegna þess að skip sem mælast vel undir þrjátíu brúttórúmlestum eru á veiðum á sömu miðum og mun stærri fiskiskip þrátt fyrir að kröfur til menntunar og þjálfunar skipstjórnarmanna til starfa á umræddum skipum séu mjög ólíkar til að koma til móts við þessa gagnrýni og til að færa þessi réttindi til samræmis við þær hugmyndir sem lágu að baki þeim þegar núgildandi lög voru sett hefur náðst samstaða við hagsmunaaðila um að í reglugerð verði gert ráð fyrir smáskiparéttindum sem miðist við tólf metra mestu lengd skips og að farsvið takmarkist við strandsiglingar sem eru gera en fimmtíu sjómílur frá landi ekki er gert ráð fyrir breytingu á fyrirkomulagi á kennslu til framangreindra réttinda heldur eingöngu settar fram hóflegar kröfur um gæðastjórnunarkerfi á þá aðila sem sinna umræddri kennslu samkvæmt fjórðu grein frumvarpsins fjórða lagt er til í frumvarpinu að atvinnuréttindi kennd við fyrsta stig skipstjórnarnáms sem hafa veitt réttindi til starfa sem skipstjóri á skipum allt að tvö hundruð brúttórúmlestum veiti rétt til starfa á skipum allt að fjörutíu og fimm metrum að lengd frumvarpið gerir jafnframt ráð fyrir nýju réttindastigi til starfa á skipum sem eru allt að tuttugu og fjórum metrum að skráningarlengd með þessu fyrirkomulagi eru atvinnuréttindi aðlöguð að ákvæðum alþjóðasamþykktarinnar auk þess sem komið er til móts við óskir um mögulega styttingu náms til lægri atvinnuréttinda skipstjórnarmanna fimmta lagt er til í frumvarpinu að atvinnuréttindi vélstjórnarmanna miðist áfram við afl aðalvélar í kílóvöttum á svipaðan hátt og í gildandi lögum gerðar eru breytingar ár réttindaflokkum vegna starfa á skipum með vélarafl undir sjö hundruð fimmtíu kílóvatta í þeim tilgangi að einfalda menntunarkröfur og skírteinisútgáfu vegna vélstjórnaréttinda framangreind breyting tekur mið af þróun í skipagerð og sjósókn undanfarinna ára sjötta lagt er til í frumvarpinu að lágmarksréttindi vélstjórnarmanna á fiskiskipum varðskipum og öðrum skipum miði að mestu leyti við sömu reglu og er í gildandi lögum áskilið er að lágmarksfjöldi skuli einnig hafa hliðsjón af úthaldi skips og ákvæðum sextugustu og fjórðu greinar sjómannalaga númer þrjátíu og fimm nítján hundruð áttatíu og fimm um vinnu og hvíldartíma skipverja sjöunda frumvarpið gerir ráð fyrir að tryggingastofnun íslands verði falin útgáfa atvinnuskírteina til skipstjórnar og vélstjórnarmanna samkvæmt gildandi lögum hefur útgáfa atvinnuskírteina til skipstjórnar og vélstjórnarmanna verið hjá sýslumönnum á landsvísu og tollstjóranum í reykjavík tillagan er sett fram með það að markmiði að unnt sé að einfalda núverandi kerfi og stuðla að auknu samræmi við útgáfu skírteina talið er heppilegra að útgáfa atvinnuskírteina sé á einni hendi það er hjá siglingastofnun íslands sem hefur yfir að ráða starfsmönnum með mikla sérfræðiþekkingu á þessu sviði siglingastofnun íslands fer samkvæmt gildandi lögum með útgáfu alþjóðlegra skírteina og er sett upp sérstakt gæðakerfi til útgáfu slíkra skírteina sem skiptir mjög miklu máli verði frumvarpið að lögum er gert ráð fyrir því að þetta gæðakerfi verði jafnframt notað við útgáfu þeirra skírteina sem hér um ræðir áttunda lagt er til það nýmæli í frumvarpinu sem varðar stjórnendur skemmtibáta en þau málefni hafa verið mjög til umræðu síðustu missirin með skemmtibátum er í frumvarpinu átt við þá báta sem skrásettir eru sem skemmtibátar samkvæmt lögum um skráningu skipa hér er um að ræða þá báta sem mælast sex metrar á lengd eða lengri mælt á milli stafna gerð er ótvíræð krafa til þeirra sem stjórna skráningarskyldum skemmtibátum um handhöfn þar til gerðs eftirbótaskírteinis gengið er út frá því að samgönguráðherra geti í reglugerð gert sömu kröfur til þeirra aðila sem stjórna skemmtibátum sem hafa meira en fimmtíu á vélarafl óháð skráningarskyldu það er óhjákvæmilegt annað en unnt verði að setja reglur um slíka báta með vísan til öryggissjónarmiða vegna talsverðrar notkunar svo aflmikilla báta hér við land lagt er til að samgönguráðherra verði falin heimild til að setja reglur um skemmtibáta og stjórnendur þeirra þar með talið um menntun þjálfun aldur heilbrigði sjón og heyrn auk skírteinisútgáfu til þeirra sem öðlast vilja rétt til að stjórna skemmtibátum jafnframt er gert ráð fyrir heimild samgönguráðherra til að setja reglur um gerð skemmtibáta stærð þeirra afl og farsvið og um öryggiskröfur sem gerðar voru til skemmtibáta og stjórnenda þeirra gengið er út frá því að stjórnendum skemmtibáta verði gert skylt að afla sér grunnþekkingar á öryggisþáttum sem tengjast siglingum og skipstjórn skemmtibáta hér er hugmyndin sú að stjórnendum skemmtibáta verði gert skylt að sækja þar til gerð námskeið að þessu tilefni að námskeiði loknu er gert ráð fyrir að nemendur hafi aflað sér fullnægjandi þekkingar og þjálfunar til stjórnunar slíkra báta það er skemmtibáta og geti öðlast þar til gerð skemmtibátaskírteini níundi lagt er til í frumvarpinu að sömu skilyrði eigi við um þá aðila sem stjórna erlendum skemmtibátum með erlendum skemmtibátum er átt við skemmtibáta sem skrásettir eru erlendis óháð því hvort þeir eru í eigu íslendinga eða erlendra aðila enda séu þeir notaðir að staðaldri í íslenskri landhelgi skulu slíkir aðilar vera handhafar þar til gerðs skemmtibátaskírteinis eða annars sambærilegs erlends skírteinis engin ákvæði eru í gildandi lögum varðandi þær kröfur sem gera skuli til stjórnenda skemmtibáta um menntun og þjálfun eins og staðan er í dag eru um fjögur hundruð skemmtibátar á íslenskri skipaskrá og fer fjölgandi áhugi manna á þessari tegund siglinga er því mjög mikill og mun fara vaxandi víða erlendis hafa um nokkurt skeið gilt ítarlegar reglur um menntun og þjálfun þeirra sem stjórna skemmtibátum ljóst er að það krefst kunnáttu og þekkingar að stjórna skemmtibátum eins og öðrum bátum

mikilvægt er að stjórnendur slíkra báta þekki siglingareglur á umferðarleiðum til að fyllsta öryggis sé gætt einnig er mikilvægt að þeir geti brugðist rétt við hættum á neyðarstundu auknar líkur eru á mistökum ef kunnáttan er lítil að teknu tilliti til öryggissjónarmiða og þeirra miklu hagsmuna sem eru í húfi er það mat mitt að brýnt sé að gera bragarbót á því tómarúmi sem í dag er ríkjandi varðandi þessa tilteknu tegund báta lagt er til í frumvarpinu að að ákvæðið taki gildi fyrsta maí tvö þúsund og sjö eftir þann tíma verða allir sem stjórna skráningarskyldum skemmtibátum í íslenskri landhelgi að afla sér tilskilinnar menntunar og þjálfunar til stjórnunar skemmtibáta og hafa fengið útgefið þar til gert skírteini að lokum eru í frumvarpinu skilgreind nokkur ný hugtök

legg til að þessu frumvarpi verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar samgöngunefndar og